Az óriási megmozdulás, mely a közel másfél milliós romániai magyarság évtizedes követeléseit nyomatékosította, két fontos dologra hívta fel a figyelmet arra, hogy Romániában egyáltalán nem tekinthető megoldottnak a kisebbségek helyzete, és hogy a romániai magyarság mozgalmi eszközökkel is kész felhívni a figyelmet a megoldatlan problémákra. Remélem, sokan megértették az üzenetet. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem igaz az állami szervek esetében. A hatóságok elkezdték zaklatni az élőlánc szervezőit.